Moim zdaniem działalność Europejskiego Banku Inwestycyjnego poza granicami Unii Europejskiej powinna być prowadzona zgodnie z wartościami obowiązującymi w samej Unii Europejskiej oraz z zasadami ustalonymi w ramach europejskiej polityki sąsiedztwa. W obecnej sytuacji, moim zdaniem, Unia Europejska nie może dopuścić Białorusi do grona potencjalnych beneficjentów pożyczek Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Jeżeli reżim w Mińsku chce korzystać z funduszy Europejskiego Banku Inwestycyjnego, musi przestrzegać zasad demokracji, rządów prawa i praw człowieka. Unia Europejska powinna wykazać się w tej kwestii spójnym stanowiskiem, wprowadzając zarówno sankcje polityczne, jak i finansowe.